Mi padre nació en el Pirineo, en un valle cercano a Andorra allí las condiciones de vida han sido históricamente muy duras durante siglos. Andorra ha protagonizado en los últimos años una transformación extraordinaria y es muy encomiable este Acuerdo que mañana se aprobará por amplia mayoría.